Frau Präsidentin!

Gerade die kleinen und mittleren Betriebe brauchen eine Risikoübernahme.

wird sich hier bemerkbar machen und ein gutes blending wird eine gute und sichere Zukunft für dieses Europa ermöglichen.